Señor Presidente, resulta lamentable que por una cuestión de desacuerdo institucional la Unión Europea vaya a abandonar a su suerte a miles de refugiados, y señalo con el dedo al Consejo. El debate en torno al procedimiento legislativo para elegir las regiones prioritarias de interés ha llegado a límites absurdos, violentando el principio de solidaridad en el que se inspiran la Unión y el Fondo Europeo para los Refugiados. Lo importante no es si debemos servirnos de un procedimiento de codecisión parcial, tal y como propone el Consejo, o si debemos recurrir al procedimiento legislativo ordinario, tal y como propone esta Cámara. Lo realmente importante es prestar ayuda a quienes más lo necesitan y que la elección de las regiones prioritarias se haga con celeridad para cumplir con la finalidad de ayuda en favor de los perseguidos y necesitados.

y, si no es así, acordemos de una vez por todas el mecanismo para dicha elección.